si on ne replace pas cette question dans le contexte politique plus large de nos relations politiques avec l'Iran.

La coopération avec eux reste vitale pour répondre à l'Iran.

Tous ces sujets sont devenus presque tabou, y compris au sein de notre Parlement, où toute tentative de discussion des droits de l'homme en Iran est systématiquement bloquée par nos amis socialistes.

à nos amis de gauche.